Nous vous avons parlé justice sociale, égalité, climat, lutte contre l'évasion fiscale, vous nous avez répondu compétitivité, stabilité, marché unique, soutenabilité fiscale, voici vos mots.

D'abord parce que, à aucun moment dans votre discours, vous ne nous dites comment le plan de relance sera financé. Est ce que vous comptez jouer à l'Euromillions ou pensez vous avoir un vrai plan pour des ressources propres au niveau européen? Une taxe sur les transactions financières, la taxation des plus grosses fortunes ou du dumping écologique, c'est la seule manière d'éviter aux citoyens européens de payer la crise. Deuxième chose, des ONG vous alertent déjà, mais vous bidouillez les chiffres.

En parlant de comptes, vous devez bien sûr rendre des comptes aux citoyens plutôt que, justement, les maquiller.